Es ist kein es ändert nach geltender Rechtsprechung weder den Text, noch ändert es in irgendeiner Weise die rechtliche Bedeutung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Es schafft also mehr Unklarheit als Klarheit. Es war von Anfang an ein gegen die Menschen, gegen die Demokratie und gegen Europa gerichtetes Manöver. Die Grundrechte kennen kein sie gelten für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger unterschiedslos in der gleichen Weise. Das ist die Position, die wir hier als Europäisches Parlament aufrechterhalten müssen. Es scheint mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass das auch die Position des tschechischen Parlaments war. Wenn immer gesagt wird, die Tschechische Republik habe dieses Opt out verlangt oder dieses Protokoll, so müssen wir doch mal sehen Wer hat es in Wirklichkeit verlangt?

Der Verfassungsgerichtshof hat zugestimmt, alle Institutionen in Tschechien!

Ich bin froh, dass wir jetzt im Hause einen Konsens haben, dass wir den europäischen Grundrechtbestand nicht in solch verlogener Weise unterminieren wollen. Er gilt überall gleich, zum Glück auch in Tschechien!